borist hafa tvö bréf frá atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þingskjali hundrað tuttugu og fimm um stóriðju og orkuverð frá vigdísi hauksdóttur og fyrirspurn á þingskjali hundrað sjötíu og sex um samþjöppun aflaheimilda og veiðigjald frá oddnýju g harðardóttur einnig hefur borist bréf frá velferðarráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað og ellefu um endurgreiðslur vegna gleraugnakaupa frá bjarkeyju olsen gunnarsdóttur borist hefur bréf frá mennta og menningarmálaráðuneytinu þar sem óskað er eftir fresti til að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali hundrað og átján um nám og námsefni heyrnarlausra barna frá bjarkeyju olsen gunnarsdóttur